Meine Partei ist eine konservative Partei, moderat, rechts der Mitte. In meinem Land verorten sich viele Journalisten jedoch überwiegend links der Mitte, viele von ihnen sogar sehr weit links.

Objektive Berichterstattung ist keine Selbstverständlichkeit, in diesen Zeiten schon gar nicht mehr. Also bin ich sehr dankbar dafür, dass es Facebook gibt. Mit Facebook haben wir einen Kanal zu unseren Wählern, den grünlinks indoktrinierende Journalisten uns nicht vermauern können. Wir beobachten sehr genau, wie die linke Mehrheit in diesem Haus und bei uns zu Hause uns diesen Zugang nehmen will. Wir sehen, wie sie Facebook unter Druck setzen, wie sie konservativ freiheitliche Meinungsäußerung in der Reichweite drosseln und sogar zensieren wollen. So ist das eben mit den Linken Erst fordern sie herrschaftsfreien Diskurs, und sind sie einmal an der Macht, dann interessiert sie nur noch diskursfreie Herrschaft.

Und wer wie Sie keine Argumente hat, der hat die Debatte de facto bereits verloren.